Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, créanme si les digo que, siendo esta mi primera intervención como presidente de la Comisión de Pesca ante este Pleno, me habría gustado no tener que hacerla, porque no vamos a hablar estrictamente de pesca, tampoco de TAC o de cuotas —siendo esto muy importante—, sino que me voy a referir a cuestiones de fuero. La cuestión que planteo en nombre de la Comisión de Pesca se refiere al Tratado de Lisboa y a su correcta aplicación en materia de políticas de pesca y, como decía, va mucho más allá de una discrepancia puntual. Se trata del compromiso de las tres instituciones —Parlamento, Consejo y Comisión— de aceptar las reglas de juego de las que nos hemos dotado entre todos sobre la premisa de lo establecido en el Tratado tomar las decisiones oportunas, cada uno dentro de sus responsabilidades, en interés de los ciudadanos europeos. Los cambios producidos por el nuevo Tratado en el proceso de toma de decisiones en relación con la política de pesca han sido, sin duda alguna, considerables y podemos llegar a entender que se necesita un tiempo para hacer los ajustes necesarios de cara a un pleno y correcto funcionamiento de los nuevos procedimientos. Pero, desgraciadamente, la experiencia después de más de dos años desde la entrada en vigor del Tratado nos revela que son numerosos los obstáculos que —entiendo— de forma intencionada siguen poniendo el Consejo y, en algunos casos, también la Comisión, tratando de impedir que el Parlamento ejerza sus nuevas prerrogativas.

Desde el Parlamento no podemos consentir, bajo ningún concepto, que por parte del Consejo se siga actuando como si nada hubiera cambiado, como si el Parlamento fuera una mera comparsa y el Tratado de Lisboa y el nuevo régimen competencial no hubieran existido nunca. Señor Ministro, señora Comisaria, les guste o no, el Parlamento no puede ser ajeno a la toma de decisiones en el ámbito de la política de pesca, ya sea interna o externa.

En esta ocasión, una vez más, el Consejo, a propuesta de la Comisión, ha querido utilizar el artículo 43, apartado 3, del Tratado, dándole un alcance, desde nuestro punto de vista, inaceptable, con la intención de eludir la participación del Parlamento en la toma de decisiones. El procedimiento establecido en este artículo se refiere claramente al establecimiento y reparto de las posibilidades de pesca, es decir, a las decisiones relativas a los TAC y las cuotas, y única y exclusivamente a estos dos aspectos y no a toda una serie de otras medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la política pesquera común, que se encuadrarían en lo establecido en el apartado 2 del artículo 43. Tal y como se plantea en el preámbulo de la pregunta, medidas técnicas, como la prohibición o los periodos y zonas con restricciones, profundidades de pesca restringida y requisitos específicos en materia de artes de pesca no pueden encuadrarse, bajo ningún concepto, al amparo del artículo 43, apartado

La hemos venido expresando desde hace mucho tiempo no se puede hacer una interpretación extensiva, que está en clara contradicción con el estatus de excepción.

Tuvimos un enfrentamiento en el dosier Venezuela Guayana, cuando el Consejo decidió seguir adelante sin el consentimiento del Parlamento.

discrepamos y hemos elegido la primera lectura para intentar negociar seriamente con el Consejo una segunda lectura. En relación con las regulaciones sobre los TAC y las cuotas, nosotros hemos sido aún más, si cabe, tolerantes.

Seguíamos insistiendo en que había que dejar pasar un tiempo prudencial para que el Consejo y la Comisión pudieran ir aunando las decisiones y que fueran funcionando de la manera más correcta. Pero, desde luego, ahora nos hemos dado cuenta de que siguen introduciendo, en este caso, un considerando sobre ciertas condiciones, funcionalmente vinculadas al establecimiento y asignación de las posibilidades de pesca, cuando claramente el concepto de condiciones asociadas, anteriormente contenidas en el artículo 20 del Reglamento, se ha omitido explícitamente en el nuevo Tratado.

Sin embargo, estamos —y lo digo claramente— plenamente decepcionados porque en el año 2012, tercer ejercicio desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, todavía existen grandes discrepancias entre lo que propone la Comisión y aprueba el Consejo, por una parte, y lo que dice el Reglamento, por otra. En mi opinión, ninguna de estas instituciones ha dado señal alguna de estar dispuesta a abandonar, de una vez por todas, esta interpretación amplia del artículo 43, apartado 3, en favor de otro tipo de procedimiento más respetuoso con las prerrogativas del Parlamento.

Hemos hecho un planteamiento muy claro en las preguntas orales y a mí me gustaría que igual de claro nos contestaran la Comisión y el Consejo a las preguntas que hoy les formulamos.